Prevederile actuale din pachet nu numai că au consecințe negative asupra transportatorilor din est, dar contravin și principiilor de funcționare a pieței interne, riscând, în același timp, să ducă la protecționism și la distorsionarea acesteia în favoarea companiilor din est. Dragi colegi, este de neacceptat ca aceasta să fie moștenirea pe care o lasă cel de al optulea legislativ al Parlamentului European. Este evident că ne dorim protecție și întărirea drepturilor sociale pentru șoferi, dar aceiași colegi care susțin lucrurile acestea trebuie să susțină, totodată, și un tarif pe kilometru corect și echitabil la nivel european, care să permită companiilor din centrul și estul Europei să își acopere toate costurile și, într adevăr, să ofere condiții sociale mai bune.